ég geri hér grein fyrir skýrslu íslandsdeildar alþjóðaþingmannasambandsins fyrir árið tvö þúsund og tíu af þeim fjölmörgu og margþættu málum sem fjallað var um á vettvangi alþjóðaþingmannasambandsins á árinu tvö þúsund og tíu voru nokkur atriði sem íslandsdeild þykir hafa sett einna mestan svip á starfsemi sambandsins árið tvö þúsund og tíu í fyrsta lagi var umræða um náttúruhamfarir og viðbragðsáætlanir við þeim áberandi á árinu og fór fram utandagskrárumræða um efnið bæði á vor og haustþingi sambandsins fyrri umræðan lagði áherslu á það hvernig styrkja mætti samstöðu alþjóðasamfélagsins með íbúum haítí og síle í kjölfar jarðskjálftanna sem riðu yfir löndin á árinu með áherslu á forvarnir bætt áhættumat björgun og stjórnun í kjölfar náttúruhamfara og sú síðari tók á því hvernig styðja mætti við neyðarviðbrögð alþjóðasamfélagsins við náttúruhamförum í öðru lagi alþjóðasamtaka með fullgildingu milliríkjasamnings sem samþykktur er af ríkisstjórnum aðildarríkjanna og fullgiltur alþjóðaþingmannasambandið er ekki byggt á alþjóðasamningi verði sambandið alltaf í tvíbentri stöðu sem viðurkenndur þátttakandi á alþjóðavettvangi og ekki með stöðu alþjóðastofnunar forseti alþjóðaþingmannasambandsins lagði því til að skoðað yrði að breyta núgildandi fyrirkomulagi með því að bjóða aðildarríkjum sambandsins að fullgilda alþjóðasamning sem mun veita sambandinu lagalega stöðu alþjóðastofnunar í því samhengi var sjónum meðal annars beint að framtíðarsýn alþjóðaþingmannasambandsins þar sem sambandið starfaði sem alþjóðlegur þingmannavettvangur sameinuðu þjóðanna skiptar skoðanir eru meðal aðildarríkjanna um tillögur að grundvallarbreytingum á sambandinu og mun sú umræða halda áfram um þessar tillögur og hvort og þá hvernig eigi að standa að þeim af öðrum stórum málum sem tekin voru til umfjöllunar á þingum alþjóðaþingmannasambandsins árið tvö þúsund og tíu má nefna baráttuna gegn mansali skipulögðum glæpum smygli á eiturlyfjum og ólöglegri vopnasölu þátttöku æskunnar í uppbyggingu lýðræðis og fyrirbyggjandi aðgerðir gegn kosningasvindli enn fremur var rætt um hvernig tryggja mætti sanngjörn valdaskipti sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda og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 námskeið og ráðstefnur eru haldnar fyrir þing sem eru að feta sig áfram á lýðræðisbraut um ýmsa þætti þingstarfsins oft í samvinnu við viðeigandi stofnun sameinuðu þjóðanna eða aðrar alþjóðastofnanir aðild að alþjóðaþingmannasambandinu eiga nú hundrað fimmtíu og fimm þjóðþing aukaaðild að sambandinu eiga níu svæðisbundin þingmannasamtök markmið sambandsins er að stuðla að skoðanaskiptum þingmanna frá öllum heimshornum um alþjóðleg málefni vinna að friði og samstarfi meðal þjóða og treysta lýðræði og þjóðkjörin fulltrúaþing í sessi áhersla er lögð á að standa vörð um mannréttindi í heiminum sem eins grundvallarþáttar lýðræðis og þingræðis þá vinnur sambandið að styrkingu þjóðþinga og aðstoðar við þróun lýðræðislegra vinnubragða innan þeirra sambandið styður starfsemi sameinuðu þjóðanna og á margvíslegt samstarf við stofnanir þeirra höfuðstöðvar sambandsins eru í genf en sambandið rekur jafnframt skrifstofu í new york alþjóðaþingmannasambandið heldur tvö þing á ári eitt stærra þing að vori í einu af aðildarríkjum sambandsins og eitt minna þing að hausti sem er haldið í genf þrjár fastanefndir starfa innan alþjóðaþingmannasambandsins en þær eru fyrstu nefnd um friðar og öryggismál önnur nefnd um sjálfbæra þróun efnahags og viðskiptamál þriðju nefnd um lýðræði og mannréttindamál ályktanir alþjóðaþingmannasambandsins eru ekki bindandi fyrir þjóðþing aðildarríkjanna þær endurspegla hins vegar umræðu um mikilvæg málefni sem hinar ýmsu þjóðir glíma við vegna virkrar þátttöku þingmanna í umræðum á þingum sambandsins og ólíkra sjónarmiða hafa alþjóðastofnanir lagt áherslu á að fylgjast vel með ályktunum sambandsins enda hafa þær iðulega bent á nýjar leiðir og hugmyndir um lausn mála innan sambandsins

samráðsfundir eru haldnir árlega til að fara yfir málefni komandi þings og samræma afstöðu norðurlanda eins og hægt er norðurlönd skiptast á að fara með stjórn norræna hópsins og voru danir í forustu á árinu fyrri fundurinn var haldinn í viborg tuttugasta mars og sá fulltrúum norræna þingmannasambandsins grein fyrir störfum framkvæmdastjórnarinnar og fer yfir þau málefni sem efst eru á baugi á síðasta fundi norræna fundinum var farið yfir þessar hugmyndir um breytingu á starfi þingmannasambandsins eða stöðu alþjóðaþingmannasambandsins um hvort það eigi að vera eins og það er í dag eða hvort sambandið eigi að fá stöðu alþjóðasamtaka eða stöðu sambærilega og sameinuðu þjóðirnar var töluvert rætt um þessar hugsanlegu breytingar á þeim fundi hvað væru kostir og hvað væru gallar og hvað væri raunhæft eins var rætt um hlutverk alþjóðaþingmannasambandsins til að stuðla að framþróun lýðræðis í aðildarríkjum þess en nefndarmennirnir norrænu voru sammála um að þeir væru ekki tilbúnir til að breyta grundvallarstoðum sambandsins á kostnað grundvallarhlutverks þess á þessum norrænu fundum er farið yfir efni

ekki síst fyrir okkur fulltrúana frá norðurlöndunum að spegla okkar sýn a alþjóðleg mál og er þetta einn liður af mörgum í þessu norræna samstarf sem ég tel að komi okkur ekki síst til góða opnar nýjar gáttir opnar nýja sýn og er mikilvægt í okkar starfi vorþingin hafa fram til þessa núna undanfarið verið sett inn í páskavikunni dymbilviku þannig að hugmynd um að breyta þingin eru þarna síðustu daga fyrir páska og skarast því fyrir okkur að litlu leyti inn í þingstörfin hér

síðasta á hundrað tuttugasta og öðru þingi var haldið í bangkok fimmta til tíunda mars fyrir ári síðan og af hálfu íslandsdeildar þingmannanefndar alþjóðaþingmannasambandinu sóttu fundinn sú sem hér stendur guðbjartur hannesson og einar k guðfinnsson auk örnu gerðar bang ritara íslandsdeildarinnar helstu mál á dagskrá þess fundar eða þess þings voru baráttan gegn mansali skipulögðum glæpum smygli á eiturlyfjum og ólöglegri vopnasölu þátttaka æskunnar í uppbyggingu lýðræðis og þúsaldar mið sameinuðu þjóðanna með áherslu á þróunaraðstoð og samstarf ríkja þetta eru viðamikil efni sem farið r yfir og þau eru rædd hvert í sinni nefnd og höfum við fulltrúarnir þrír það eru þrír fulltrúar frá hverju landi sem sækja þessi þing skipt okkur á nefndirnar verið þá virkir þátttakendur í umræðum á viðkomandi sviði þess má geta að það er sérstök nefnd starfandi innan alþjóðaþingmannasambandsins nefnd um mannréttindi þingmanna sem kynnir sér sem fær ábendingar um brot eða hugsanleg mannréttindabrot gegn þingmönnum það er nefnd sem vinnur mjög ötullega og fylgist mjög vel með og gefur skýrslu á hverjum fundi á síðasta þingi

þessi mannréttindanefnd brot gegn mannréttindum þingmanna og samþykkti ráð alþjóðaþingmannasambandsins fjölmargar ályktanir á grundvelli þeirra formaður nefndarinnar sagði nefndina hafa til skoðunar mál tvö hundruð níutíu og þrjú löggjafa þar af opinber mál þrjátíu og tveir þingmanna

þess má geta að þetta er sú nefnd sem hefur fengið til umfjöllunar og skoðunar mál háttvirtum þingmanni birgittu jónsdóttur vegna þeirrar kröfu bandarískra stjórnvalda að fá aðgang að

þannig að það verða vonandi einhverjar fréttir sem við fáum þá á þessum komandi vorfundi sem verður í næsta mánuði um rannsókn og skoðun þessarar nefndar á máli birgittu jónsdóttur ég ætla ekki að fara neitt frekar út í þessa skýrslu en það er mjög stíf dagskráin á þessum þingum frá morgni til kvölds og fjölmargar ályktanir gerðar helstu ályktanir alþjóðaþingmannasambandsins á árinu tvö þúsund og tíu fjölluðu um fyrstu að stuðla að samvinnu og sameiginlegri ábyrgð í baráttunni gegn skipulögðum glæpum með áherslu á smygl á eiturlyfjum ólöglega vopnasölu mansal og hryðjuverk sem ná yfir landamæri annað hlutverk þjóðþinga við framþróun svokallaðs suður suður samstarfs ríkja með það að leiðarljósi að flýta fyrir því að þúsaldarmarkmiðum sameinuðu þjóðanna verði náð þriðja þátttöku æskunnar í uppbyggingu lýðræðis fjórða hlutverk þjóðþinga við að styrkja samstöðu alþjóðasamfélagsins með íbúum haítí og síle í kjölfar jarðskjálftanna sem riðu yfir löndin með áherslu á forvarnir bætt áhættumat björgun og stjórnun í kjölfar náttúruhamfara það er augljóst að þær miklu hörmungar og jarðskjálftar og slys sem

á vorþinginu og viðbrögð alþjóðasamfélagsins gagnvart þeim náttúruhamförum undir þessa skýrslu skrifa sú sem hér stendur sem formaður einar k guðfinnsson varaformaður og sigmundur ernir rúnarsson ég vil að lokum þakka gott samstarf við félaga í alþjóðaþingmannasambandinu og sérstaklega vil ég þakka ritara nefndarinnar örnu góðan stuðning við nefndina hvort sem er í löngum og erfiðum ferðum